Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, je félicite les deux rapporteures pour ce très bon résultat. En effet, le compromis obtenu entre les institutions permet de réelles avancées en termes d'unification du territoire européen à l'intention de personnes particulièrement vulnérables, les victimes de crimes. Cette directive va enrichir une série de mesures prises à l'échelle européenne en faveur de la libre circulation et de la défense des personnes victimes de crimes, comme l'ordre de protection européen. Nous pouvons nous réjouir du résultat de ce trilogue, par exemple la définition de la violence de genre, même si elle reste dans le considérant, au lieu de figurer dans les articles. Félicitons nous aussi d'avoir inclus toutes les victimes, indépendamment de leur statut, notamment leur situation migratoire. Les personnes les plus vulnérables ont désormais droit, sur le territoire européen, à une protection et à une prise en compte de leurs besoins. On reconnaît l'impact du crime non seulement sur la victime, mais aussi sur les personnes proches, notamment les enfants. Malgré ces avancées, je voudrais souligner la nécessité de prendre en compte la violence à l'égard des femmes comme un phénomène de société en tant que tel et, comme plusieurs de mes collègues, j'invite la Commission à travailler à une directive spécifique sur cette question.